Pakisztán problémáira nem lehet úgy tekinteni, hogy az távol van tőlünk, hanem pontosan tudjuk, hogy azok a problémák, amik Belső Ázsia térségben keletkeznek, legyen szó gazdasági problémákról, legyen szó etnikai problémákról, legyen szó akár az emigráció kérdéséről, ezek előbb utóbb átgyűrűznek az Európai Unió térségére is, tehát nagyon is foglalkoznunk kell Pakisztán problémájával.